Inaczej mówiąc, otwiera się także pole do działania różnych sił, które tam na miejscu mogłyby podważyć spokój i bezpieczeństwo. W tym kontekście uważam, że oprócz bardzo ważnej pomocy humanitarnej trzeba dbać także o bezpieczeństwo i że potrzebne są tam dalej obecne siły ONZ.